Nous n'avons donc plus de possibilité d'action jusqu'à la fin du mandat. Vous releviez tout à l'heure le caractère exceptionnel de ces résultats.

Alors que nos concitoyens sont soumis chaque jour à des exigences d'austérité et de rigueur imposées par l'Union, celle ci, sans qu'il ne lui soit fait ici aucun reproche, se permet des libertés avec sa propre gestion.

Les technocrates de Bruxelles d'un côté, le peuple de l'autre, l'enfer fiscal pour les uns, et la grâce pour les autres. Ce rouleau compresseur administratif qui impacte notre quotidien doit être radicalement réformé, selon nous.